hér hafa verið nefnd háttvirtur þingmaður tryggvi þór herbertsson nefndi að það að aðgreina bankareksturinn og meðferð þeirra mála hinu pólitíska valdi ætti að vera eitt af meginmarkmiðum stefnunnar það er svo sem fullgilt sjónarmið út af fyrir sig en ég vil benda á að fyrirkomulagið sjálft er gagngert sett upp nákvæmlega til þess að ná því fram þar á meðal og ekki síst að búa til sjálfstæða einingu sjálfstæða stjórnsýslueiningu í armslengd frá fjármálaráðuneytinu sem haldi eignarhaldið í fjármálafyrirtækjum af sjálfu leiðir að margt sem hér er nefnt er hluti starfsreglna fjármálafyrirtækja og sumt af því bundið í lögum eða bundið við starfsleyfisveitingu þeirra það breytir ekki því að það getur verið eðlilegt að því sé lyft í hinni opinberu eigendastefnu

er verið að móta þá heildarstefnu að laun æðstu stjórnenda fyrirtækja og stofnana í eigu ríkisins almennt skuli ákveðin af kjararáði óháð forminu sem þar er við lýði samanber það að taka opinber hlutafélög og hlutafélög og sameignarfélög inn undir kjararáð og það stendur ekki til að bakka með þá stefnu launin þurfa að sjálfsögðu að vera samanburðarhæf og þannig að

hér er ekki talað um kaupauka og bónusa heldur um það að það sé byggt á eðlilegum framgangi í starfi og mönnum sé umbunað fyrir vel unnin störf á þann hátt sem heilbrigt er græðgisvæðingunni er hafnað

að launin hafi verið eitthvað hærri í kaupþingi en í sparisjóði strandamanna það breytir ekki hinu að ólíku er nú saman að jafna örlögum þessara tveggja stofnana það þurfi sem sagt engin ofurlaun til hvorki í sparisjóði strandamanna né sparisjóði suður þingeyinga til þess að reka þær stofnanir vel og með ábyrgum hætti og mikið mega nú þeir þakka fyrir sem eru þar í viðskiptum það er lögð hér mikil áhersla á þjónustuhlutverk þessara fjármálastofnana sem ríkið kemur að og sérstakt mikilvægi þess að þær styðji við atvinnulífið og heimili að sjálfsögðu kemur það inn á það að eitt af markmiðum ríkisins með þátttöku sinni í þessum rekstri er nákvæmlega þetta eins og hæstvirtur viðskiptaráðherra kom hér vel inn á það er vikið að því að hin nýja stefna feli í sér að aðgreina eigi viðskiptabankastarfsemi og fjárfestingarbankastarfsemi með skýrum hætti eftir því sem hið síðara er þá við lýði í okkar viðskiptabönkum það má færa fyrir því rök að það séu bæði kostir og gallar að hafa það svo en eitt er alveg öruggt og það er að það afstýrir miklum hættum sem við þekkjum núna mjög vel þegar viðskiptabankar helltu sér út í fjárfestingarbankastarfsemi og hrynja svo með stórkostlegum kostnaði fyrir samfélagið sem aðallega leiðir af síðari þættinum það er fjárfestinga og útrásarbrölt þeirra sem kostar nú samfélagið dýrt en ekki það ef þeir hefðu haldið sig við venjulega viðskiptabankastarfsemi ég held að við eigum að setja þetta fyrirkomulag á fót móta eigendastefnu setja á fót bankasýslu og vera með eignaumsýslufélag óháð því hvort ríkið verður áttatíu prósent sextíu prósent eða fimmtíu prósent eigandi að fjármálakerfinu í heild það finnast mér ekki gild rök að við eigum að breyta eitthvað taktinum í þessu þó að svo sé að síðustu bendi ég á að hér er lögð mikil áhersla á jafnréttismál umhverfismál og samfélagsleg gildi ég bendi mönnum þar á að lesa á blaðsíðu sex blaðsíður sjö og blaðsíðu átta þar sem fjallað er ítarlega um alla þessa þætti ef menn vilja styrkja þá enn frekar stendur ekki á mér í þeim efnum